Když se bavíme o volbách, tak volby jsou demokracie. Myslím si, že ta situace v Hondurasu není jednoduchá, určitě ji nevyřešíme jenom z pohledu Evropské unie, musíme se na to dívat z pohledu globálního. Myslím si, že volby by mohly být východiskem, a myslím si, že Evropská unie by tam měla mít své pozorovatele, protože proběhnou volby, a doufejme, že proběhnou demokratickým způsobem.